Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, marile lanțuri de supermarketuri reprezintă, prin puterea lor de negocierea a prețurilor și prin practicile comerciale neloiale, cea mai scurtă și cea mai acută problemă din întreg lanțul alimentar, pe care trebuie să o rezolvăm. În cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar se constată, în mod curent, inegalități semnificative în ceea ce privește puterea de negociere a furnizorilor și cea a cumpărătorilor. Toate acestea conduc la practici comerciale neloiale în cazurile în care partenerii comerciali mai importanți și mai puternici încearcă să impună anumite practici sau clauze contractuale care sunt în avantajul lor. Unele practici ar putea fi vădit neloiale, chiar și atunci când ambele părți sunt de acord cu ele. Noua legislație europeană interzice, pentru prima dată, până la șaisprezece practici comerciale neloiale impuse unilateral de un partener în cadrul unei relații comerciale. Alte practici pot fi permise numai dacă fac obiectul unui acord prealabil, clar și lipsit de ambiguitate, între părțile implicate.